ríkisstjórnarflokkanna skuli hafa endað eins og það endaði í dag endaði með því að menn standa upp og fara strax að hnýta harkalega hver í annan flokkar sem mynduðu hina svokölluðu þingvallastjórn um öflugt efnahagslíf og velferð á íslandi því miður hefur sú tilraun ekki tekist að vinna þau verk sem við þjóðinni hafa blasað í kjölfar bankahrunsins ríkisstjórninni hefur með engum hætti tekist að höndla þau vandamál sem nú blasa við þjóðinni því miður það verður ekki undan því vikist að þingheimur allur komi að því að reyna að sigla málum í höfn við höfum lýst því yfir í frjálslynda flokknum að við værum tilbúnir að koma í þjóðstjórn þegar síðastliðið haust til þess að leggja okkar af mörkum til þess að hér væri málum stýrt með sem bestum hætti til hagsbóta fyrir íslensku þjóðina núna stöndum við hins vegar frammi fyrir því við fall ríkisstjórnarinnar að það er engan veginn fyrirséð hvort hér tekst að koma á þjóðstjórn sem ég tel enn þá að væri kosti kosturinn þá yrði það auðvitað að vera þannig uppsett að verkin sem á að vinna liggi nokkuð klár fyrir menn setji það niður fyrir sér hvað það er sem þarf að gera næstu þrjátíu til fjörutíu dagana í lagasetningum og reglugerðarverki og þar með endurskipulagningu á ýmsum embættum í stjórnkerfinu við erum enn þá reiðubúnir til þess að koma að slíku verki það mun auðvitað reyna á það á næstu klukkustundum og vonandi ekki allt of mörgum sólarhringum hvort það tekst en ég tel að það sé ábyrgð okkar allra alþingismanna að takast á við það verkefni sem framundan er en það er ekki til vinsælda fallið með íslenskri þjóð

sem ekki verða til vinsælda fallin mjög erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka en það verður ekki undan því vikist það verður ekki undan því vikist hvort sem það er til að stuðla að auknu aðhaldi í þjóðfélaginu eða afla nýrra tekna tryggja það að heimilin falli ekki tryggja það að atvinnulífið haldi velli þetta verðum við að gera sameiginlega ég vonast til þess að okkur takist að mynda hér starfhæfa þjóðstjórn ef það verður ekki niðurstaðan þá auðvitað þurfum við samt sem áður að koma á stjórn sem getur stýrt þessu landi annað er útilokað slíkt verður að ske sem allra fyrst og fyrirfram ætlum við ekki að hafna neinum kosti í því en við höfum talið að þjóðstjórn í þessu tilviki væri sá sáttagrunnur sem við ættum að leggja upp með skilgreina verkin sem þarf að vinna og klára þau kosningadagur hvort sem hann er í apríl endaðan